budoucího směřování lidstva, tak i z hlediska vnitřního trhu. V binárním kódu můžeme najít stejné neduhy jako ve společnosti. Služby a zboží využívající umělou inteligenci a automatické rozhodování s sebou nesou riziko klamání, diskriminace či dokonce poškozování spotřebitelů, např. v souvislosti s diferencovanými cenami. Umělá inteligence a automatické rozhodování tak nemusí vést ani tak k jakési bezchybné společnosti racionality, ale možná spíše k zakotvení současného nespravedlivého společenského stavu. Stavu, ve kterém vítězí chamtivost, klam a ohýbání práva. Měli bychom tedy pracovat na tom, aby spotřebitelé byli chráněni před nekalými nebo diskriminačními obchodními praktikami či před riziky spojenými s profesionálními službami využívajícími umělou inteligenci. Automatické rozhodovací procesy by měly být transparentní a podléhat dohledu ze strany příslušných orgánů, které by k tomu měly mít odpovídající prostředky a pravomoci. Je nutné stanovit normy a cíle mimo jiné v oblasti kvality údajů a odstranit zkreslení ve všech souborech údajů zavedením ochranných opatření. Evropský spotřebitel nesmí být vydán automatickým rozhodovacím procesům na pospas.